Já chci poděkovat všem, kteří v této debatě vystoupili, protože zde zněl jeden jasný hlas, který odsuzuje situaci v Čečensku, odsuzuje situaci sexuálních menšin, lidí, kteří nejenže jsou diskriminováni, ale v tuto chvíli jsou ohroženi na životě a na zdraví. Jsem také rád, že pan komisař o té věci hovořil.